Mogoče samo uvodoma toliko povem, kar je, kar se tiče medresorskega usklajevanja, je Zavod za zdravstveno zavarovanje samostojen pri določanju cen. Tu lahko mi samo z določenimi spodbudami in, sestanki in prikazovanjem dejanskega stanja, poskušamo doseči, dvig teh cen, na katerega se glasno tudi opozarja. Zdaj, kar je v naši moči, smo na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen za socialnovarstvene storitve, lahko povem, da se cene usklajujejo enkrat letno, približno prvega marca, možna pa je tudi, na, dodatna uskladitev v primeru, da se pa še stroški dela povišajo za ena cela pet procenta. Ministrstvo je takoj v začetku leta pozvalo vse izvajalce, da se k uskladitvi cen s prvim prvim pristopijo le, če prihodki storitve zaradi dviga stroška dela na podlagi veljavnih cen ne omogočajo vzdržnega poslovanja do konca februarja dva tisoč devetnajst in ceno uskladijo šele s prvim marcem. Ministrstvo je tudi izdalo priporočilo, da se cene storitev prvim prvim dva devetnajst ne povečajo v za več kot dva odstotka. Lahko te po povem - trenutno, kažejo podatki, da so se za uskladitev cen s prvim prvim, odločili šestdeset procentov vseh izvajalcev, pri čemer so upoštevali priporočilo ministrstva in se odločili za dvig cen, ki v povprečju ne presegajo dveh procentov. Izvajalci bodo lahko cene dodatno povečali s prvim tretjim zaradi spremembe ostalih elementov cene, kot so stroški materiala, storitev, stroški investicijskega vzdrževanja, amortizacija ter stroški, financiranja. Skratka, če, zaključim. Ministrstvo za finance lahko tukaj da, ministrstvo za delo lahko tukaj samo daje priporočila k cenam, seveda, sami zavodi so pa tisti, ki se potem pa odločijo. Tukaj pa bomo poskušali seveda z glasnim opozarjanjem tako Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kot tudi samih, zavodov nadaljevati tudi v prihodnje. Hvala.